A romák kiutasítása Franciaországból felvet alapjogi kérdéseket, alapvető értékek kérdéseit is.

Politikailag ennél talán még fontosabb az, hogy egy sérülékeny, különösen szegény etnikai csoport megbélyegzése, kriminalizálása történt, amely sérti a diszkriminációmentességhez való jogot, de veszélyes tendenciákat is indíthat el.

Magyarországon a szélsőjobboldali párt, a Jobbik, már a magyar romák állampolgárságának megvonását, a romák táborokba zárását hirdeti. A Jobbik európai parlamenti képviselője közrendvédelmi telepekről beszél és erőszakos integrációról. A Bizottság nyáron lassan, bizonytalanul, erőtlenül lépett.

Mit kíván a Bizottság tenni a gyűlöletbeszéd terjedése, az etnikai alapú kirekesztés fokozódása ellen, ami egyre inkább mérgezi Európát? Mikor lesz európai átfogó roma stratégia, amely megakadályozza, hogy az országok egymásra tolják a problémát, és mit kíván tenni a Bizottság, hogy monitorozzák az európai források elköltését, hogy valóban hatékonyan segítik e a romák helyzetét?